Mich ärgert hier in diesem Parlament aber eines Ich habe viele Jahre im Mittelstand gearbeitet und es miterlebt, wenn hier im Parlament Dinge beschlossen wurden, die uns kleinen Unternehmen letztlich mehr Bürokratie und mehr Kosten gebracht haben, und die Abgeordneten hier immer gesagt haben Ja, wir beschließen das jetzt mal, aber wir müssen dafür sorgen, dass es nicht mehr Bürokratie und mehr Kosten gibt. Das ist doch hier auch wieder der Fall. Man kann sich doch nicht hinstellen und diese Sache so umsetzen wollen und gleichzeitig sagen Wir müssen aber dafür sorgen, dass es nicht zu Mehrkosten führt. Das wird zu Mehrkosten führen! Es ist doch definitiv nicht so, dass wir hier Probleme kriegen mit Lebensmittelvorschriften oder mit der Qualität der Lebensmittel, wenn wir diese Kennzeichnung so haben, wie sie kommen soll.